Pane předsedající, nejsem příznivec premiéra České republiky Andreje Babiše, ale záleží mi na demokracii. Premiér Babiš vystudoval privilegovanou fakultu pro zahraniční obchod, vstupem do komunistické strany a spoluprací s tajnou službou splnil podmínky pro zastupování České republiky v zahraničí.

Později koupil významnou část českých médií. Díky obratnému profesionálnímu marketingu a neschopnosti konkurenčních politických stran se se svým politickým projektem ANO dostal hned na první pokus v roce 2013 do českého parlamentu a do vlády. Následující volby s velkým předstihem vyhrál a stal se premiérem. Jeho firmy získaly evropské dotace ve velkém rozsahu. Politická konkurence se s porážkou nikdy nesmířila.

Standardní miliardář prosazuje vlastní zvýhodnění pomocí korupce politiků a jejich stran. Premiér založil firmu, která s evropskými dotacemi zřídila zábavní podnik. Zřejmě tím neeticky obešel pravidla. Ale to ať posoudí nezávislý soud. Mediální pronásledování premiéra Babiše a pouliční shromáždění proti vládě podporovaná premiérovou opozicí stojí jistě mnoho peněz. Preference premiérovy strany však nepoklesly, spíše naopak. Nové volby by opět s převahou vyhrál. Skutečnou příčinou současného stavu je systém Evropské unie, který umožňuje korupci prostřednictvím dotování soukromých podniků. Místo hospodářské soutěže nastupuje soutěž o dotace, které jsou nástrojem zajišťujícím závislost na systému EU, a tím jeho udržování. Řešení možných trestních věcí na politické platformě je také typicky totalitní praktika.